Děkuji za doplňující otázku. Vyjádřil jsem to po mém soudu zřetelně, ale přesto si myslím, že je třeba být ještě jasnější. Komise považuje rovnost příležitostí obecně za podstatnou součást evropské konkurenceschopnosti, když už odhlédnu od morálních závazků, které s tím jsou spojeny.

Chci konstatovat, že se samozřejmě musíme vždy držet v rámci Smlouvy, ale tento rámec jsme připraveni využít naplno.